Heute ist der Fedotow Bericht herausgekommen, der die Details und Umstände des Todes von Magnitzki sehr klar offenlegt. Wir hätten das aufnehmen müssen. Diese Erklärung muss überarbeitet werden.

Ich weise das strikt von mir, von wegen Heuchelei! Es ist unverschämt, was Sie in dieser Sache sagen! Es ist diffamierend, wenn Sie so etwas sagen! Sie sollten sich lieber die Zeit nehmen, Ihre Erklärung zu aktualisieren!